Die EZB ist ausschließlich für die Stabilität des Euro Geldwerts zuständig.

Die EZB mag ihre Ankäufe als für die Stabilisierung der Kapitalmärkte wichtig erachten, tatsächlich jedoch wurde damit, dass die EZB sich in der Grauzone zwischen Fiskal und Geldpolitik bewegt, die Zinslast der Eurokrisenstaaten keinesfalls gedrückt. Ist erst einmal die Glaubwürdigkeit verloren, verursacht dies aber bekanntlich immense Kosten. In der Krise darf die EZB den derzeitigen Irrweg meines Erachtens keinesfalls weitergehen. Wir stehen schließlich mittlerweile dank diverser Fehlentscheidungen an der Schwelle zwischen inflationärem Wirtschaftsboom und deflationärem Wirtschaftskollaps. Nun gilt es um jeden Preis, die reale Gefahr abzuwenden, dass die wirtschaftlich erfolgreichen Staaten der Eurozone auch mit in den Abgrund gezogen werden.